In tiefer Anteilnahme verneigen wir uns vor den Opfern und Angehörigen des Terroranschlags von Sankt Petersburg. Es ist Grundkonsens im Europäischen Parlament, dass kein politisches Ziel und kein Recht die Tötung eines anderen Menschen legitimiert. Und in diesen schweren Stunden für das russische Volk schlage ich vor, die Abstimmung als Zeichen des Mitgefühls für heute auszusetzen. Zwei Bemerkungen in der Sache Erstens Bei aller aus Sicht auch unserer Fraktion notwendigen Kritik an den gesellschaftlichen und Lebensverhältnissen in Russland, bei allen gegenwärtig laufenden Eskalationen am Ende bleibt die Russische Föderation ein Nachbar, und nachhaltige Lösungen für internationale Probleme ohne und gegen Russland wird es nicht geben. Das Parlament hat sich in Bezug auf Russland mit dem Rücken an die Wand gestellt, indem es unsere Kanäle der Kommunikation eingefroren hat. Der Entschließungsentwurf fordert in Artikel 13 vom Rat eine gemeinsame Stimme der EU gegenüber Russland.

Ohne Probleme kann die Konferenz der Präsidenten jetzt und heute die entsprechende Entscheidung wieder aufheben und die gegenwärtig eh stattfindenden zahlreichen Privatreisen von Abgeordneten wieder zu einem parlamentarischen Dialog bündeln. Zweitens Menschenrechte sind überall unteilbar und gehören umgesetzt, gerade wenn man sich selbst dazu verpflichtet. Ich möchte aus keinem Land der Welt Bilder von Demonstrierenden sehen, die weggeschleppt werden, als bringe man Müll zum Recyclinghof. Auch diese Bilder aus Moskau erzählen uns etwas über die Achtung der Menschenwürde, über die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes von Polizei und auch über die Länge noch bevorstehender Wege. Ich meine Jawohl, Korruption muss bekämpft werden, bei uns, in unserer Nachbarschaft und natürlich auch bei den Nachbarn unserer Nachbarn.